Es una clara vulneración de los derechos humanos, una negación de la igualdad de sexos y un ataque contra la infancia, que tiene una vacuna. Se fabrica con formación, cooperación, control y prevención. Y Europa debe liderar su uso para erradicar definitivamente esta pesadilla del catálogo de amenazas contra las mujeres. Nuestra fortaleza son los muchos laboratorios que a nivel local y regional fabrican anticuerpos para los padres, las madres, las hijas, que corren el riesgo de no poder impedir o sufrir esta agresión cuando viajan a sus países de origen. Hay protocolos de atención en algunas regiones, como el País Vasco, que basan en la escuela y en los centros de salud dedicados a la atención primaria una estrategia holística. Así, educación, sanidad, servicios sociales y justicia trabajan coordinados. Una red protege a las familias, forma a niños y adultos, previene, cura y combate la estigmatización.